Ein Wort zur Ukraine Wenn ich sehe, was heute Nacht wieder passiert ist, dass auch die Initiativen von Frau Ashton und den Amerikanern nichts genutzt haben, muss ich fast sagen Der Eiserne Vorhang geht wieder herunter. Hier wird durch russischen Druck einem Volk die Freiheit, die Entscheidungsfreiheit geraubt.

Aber ich stimme mit Frau Harms überein Das hat auch damit zu tun, dass wir keine wirkliche gemeinsame Russland Politik haben.

Wenn es keine europäische Rüstungsindustrie gibt, können wir nur woanders kaufen und sind nicht unabhängig.

Wenn wir nicht strukturelle Kooperation, eine Koalition der Willigen haben, werden wir nicht genügend Handlungsfähigkeit bekommen. Die knappen Haushalte zeigen, dass wir zunehmend Armeen haben, die nur aus Bürokratien, aber nicht mehr aus Handlungsfähigkeiten bestehen. Hier Arbeitsteilung durchzuführen, Dinge zusammenzuführen, ist doch von entscheidender Bedeutung. Wir können nicht darauf warten, dass die Amerikaner in der europäischen Nachbarschaft das über die NATO insgesamt steuern.

Hier müssen wir eigene europäische Fähigkeiten entwickeln, um auf dieser Ebene die Leistungsfähigkeiten zu bringen. Wir wollen nicht nur global payer sein, wir möchten Global Player sein, und dafür müssen wir die notwendigen Voraussetzungen schaffen. Meine Damen und Herren, in der Wirtschafts und Währungsunion brauchen wir Gemeinschaftspolitik.

Die nationalen Parlamente müssen das Recht haben, die nationalen Programme, die möglicherweise durch einen Gemeinschaftshaushalt gefördert werden, zu entwickeln und zu entscheiden. Weil es hier um nationale Themen geht, muss hier die o wnership der nationalen Parlamente deutlich miteinbezogen werden. Ich glaube, dass das von großer Bedeutung ist. Aber nur so können wir wirklich Wettbewerbsfähigkeit in Sozialpolitik eingebunden durchführen, und das auf der Grundlage der Gemeinschaftspolitik. Ein letzter Satz, Herr Präsident.

billigster Populismus